Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 31 ans après leur création, les quotas laitiers ont été supprimés au 1er avril dernier.

Timide parce que les propositions mériteraient justement d'être plus fortes pour soutenir le lait en Europe.

Ce que nous avons réussi pour les viticulteurs en faveur des droits de plantation, pourquoi en serait il autrement pour le lait?

Le Parlement a privilégié les intérêts de multinationales du lait plutôt que la défense des petits producteurs. Je pense qu'il est urgent, aujourd'hui, d'essayer de prendre modèle sur la viticulture pour travailler sur le secteur du lait.